Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i colleghi per l'interessante discussione, che ha dimostrato il largo sostegno alla proposta avanzata. Certamente tutto è migliorabile ma, come più volte è stato sottolineato dai colleghi nel dibattito, abbiamo cercato di introdurre uno strumento innovativo che inserisca modalità di raccolta e scambio delle informazioni, che potrà costituire una buona pratica, e questo senza gravare sulle piccole e medie imprese, garantendo invece un commercio giusto ma soprattutto garantendo la tutela del patrimonio culturale dei diversi popoli, che è la radice dell'identità e della coesione delle società. Mi spiace che alcuni colleghi parlino di nevrosi del terrorismo, vorremmo fosse una nevrosi. Intanto noi riteniamo che limitare le forme di finanziamento sia un nostro dovere, prima di tutto, e una strada efficace per contrastare la diffusione di queste organizzazioni. Siamo perciò fiduciosi che anche in Consiglio si possa raggiungere presto un testo di compromesso e che si possa a breve dotare l'Unione europea di questo importante strumento.